Das klingt alles wunderbar, was Sie sagen. Sie fordern Flexibilität für die Schuldenländer, Sie sagen Kein Griff in die Schuldenkasse, Sie fordern Reformen. Ich frage mich ein bisschen, auf welchem Planeten Sie leben.

Die Schuldenkrise ist entgegen dem, was der Kommissar gerade gesagt hat, natürlich überhaupt nicht vorbei. Ich frage Sie Wo sehen Sie denn den Erfolg der Maßnahmen, die jetzt hier angegeben werden?